Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono dell'opinione che piuttosto che promuovere carburanti alternativi, con vantaggi ambientali ormai molto contenuti, sarebbe più utile orientarsi decisamente verso quelli che consentono davvero di raggiungere le migliori prestazioni ambientali, come l'elettrico, solo transitorio da fossile, il biometano, solo transitorio da metano, e l'idrogeno da fonte rinnovabile. Lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica è strategico per la diffusione di veicoli elettrici. Ma la predisposizione della rete delle colonnine di ricarica deve precedere e non seguire la diffusione delle auto elettriche, altrimenti cittadini e imprese non avranno possibilità di utilizzarle.

consentono rispettivamente di controllare il volume della ricarica evitando sovraccarichi alla rete durante le ore di elevata domanda, e di invertire il flusso energetico delle batterie dei veicoli, contribuendo alla stabilità del sistema.